2014. Consider că va fi nevoie de o evaluare și monitorizare mai atentă a bugetului de anul viitor, pentru a evita situații precum cea din 2012, când mai multe programe, precum Erasmus, au riscat să rămână fără finanțare. Anul 2014 este unul special, deoarece urmează a fi primul an de punere în aplicare a noului cadru financiar multianual. Este nevoie de un plan de acțiune adecvat pentru rezolvarea, în următorul CFM, a problemei angajamentelor restante.

Bugetul trebuie să reprezinte un instrument pentru consolidarea coeziunii în Uniune și să contribuie la depășirea crizei economice.